L'ensemble des groupes politiques, au sein de la commission du commerce international, a déjà interpellé la Commission européenne sur ces sujets et le fait toujours dans le même sens. Nous voulons un commerce qui soit loyal, nous voulons un commerce qui soit juste. Nous considérons en effet que, pour les énergies renouvelables, il faut penser localement, au niveau européen également il faut envisager localement la question des besoins, la question de la demande, la question de la production mais évidemment aussi, la question industrielle. Monsieur le Commissaire, nous vous demandons de tenir bon, au nom de la Commission, dans